ég vil enn víkja að þessari umræðu sem hér hefur verið um það hverjir hafi tekið hina umdeildu ákvörðun um átján prósent stýrivaxtahækkun og ég vil að hæstvirtur forsætisráðherra svari því skýrt hvort ráðherrum samfylkingarinnar og þingmönnum samfylkingarinnar hafi átt að vera kunnugt um að sú ákvörðun var pólitísk ákvörðun sem tekin var með vitund og vilja þeirra sem að stjórnarsamstarfinu standa um þetta var deilt í þingsalnum í gær um þetta var deilt í þingsalnum í fyrradag og það er ekki hægt að merkja það með öðrum hætti af svörum forsætisráðherra sem hér hafa komið fram en að fjöldi þingmanna samfylkingarinnar frá hæstvirtur iðnaðarráðherra össuri skarphéðinssyni til formanns þingflokks sama flokks og háttvirtur þingmaður steinunnar valdísar óskarsdóttur hafi staðið